já virðulegur forseti við erum greinilega sammála ég og háttvirtur þingmaður um það að maastricht skilyrðin eru nú ekki hér innan seilingar og í nálægri framtíð hljótum við að hafa önnur og raunhæfari keppikefli það er skoðun mín að það sé einmitt það að fara í evrópusambandið núna meðal annars vegna þess að með því komumst við inn í emr tvö fyrra stig í myntsamstarfinu

eigi að vera aðili að evrópska markaðnum og þar með að evrópusambandinu evrunni evrópska seðlabankanum og öllu því sem fylgir því að vera þátttakandi á fjögur hundruð milljóna manna markaði hins vegar getur maður verið þeirrar skoðunar að hér eigi að reka einangrað íslenskt samfélag með sérstökum gjaldmiðli sem er þá handstýrt eins og gert var stundum með ágætum árangri hér á árunum áður og byggir fyrst og fremst á frumgreinum um framleiðslu og þess háttar en að reyna að gera bæði í einu að reyna að spila á hinum stóra alþjóðlega markaði í þeim hörðu viðskiptum sem þar eru með pínulitla mynt og veikburða eftirlitsstofnanir reynslulítinn seðlabanka og litla varasjóði það sé að reyna hið ómögulega og þess vegna hefði okkur farnast betur ef við hefðum tekið annan hvort kostinn að einangra okkur sem þjóðríki og handstýra hér framleiðslusamfélagi upp á gamla mátann eða þá að taka skrefið alla leið og verða fullir aðilar